Il est fade parce que, tout au long des discussions, les uns pour des intérêts nationaux, les autres pour des intérêts sectoriels ou d'autres pour les deux en même temps, en arrivent à ces résultats.

D'ailleurs, beaucoup de pays tiers, dont la Chine, l'ont très bien compris et investissent massivement pour décarboner leur industrie et leur économie. Imaginez le ridicule de la chose si demain, dans cinq ans, dans dix ans, les produits importés sont moins carbonés que les nôtres.

Et vous savez, moi, les soupes fades, je n'aime pas les manger.